virðulegi forseti ég vek athygli á því að í þessu stórmáli sem varðar í rauninni alla landsmenn með einum eða öðrum hætti þá er sá fáheyrði atburður að hæstvirtur forsætisráðherra tekur ekki þátt í umræðunni sjálfur verkstjórinn sem stýrði þessu og sem gerir það að verkum að við erum í þessari stöðu sem við erum í í dag stór orð hafa fallið úr þessum ræðustól af minna tilefni niðurstaðan í þessum dómi er einfaldlega sú að skuldari sem hefur greitt aftur í tímann vaxtamuninn á milli gengistryggðu vaxtakjaranna og vaxta samkvæmt fjórðu grein vaxtalaga á endurkröfurétt á því sem nemur viðtakanda þeirrar greiðslu það sem er fleira sem liggur fyrir í tengslum við þennan dóm það er talið að þeir sem greiddu í góðri trú hafi verið í rétti það er talið að fjármálafyrirtækin hefðu átt að vita betur og eigi að bera skaðann og það er ekki gerður greinarmunur á lögaðilum og einstaklingum þetta mun örugglega þurfa að skoðast í samhengi við fleiri hluta eins og til dæmis varðandi reikniregluna varðandi höfuðstólinn og hef ég ekki tíma til að fara í það hér en það liggur fyrir frumvarp í háttvirtri efnahags og viðskiptanefnd sem fer fram á endurskoðun þess hluta þeirra laga og öðru sem því við kemur og er ég fyrsti flutningsmaður að því og við sjálfstæðismenn höfum sömuleiðis flutt frumvarp sem miða að því að flýta dómum þar eð við værum ekki í þeirri stöðu löngu eftir þetta að fá þennan dóm eins og raun ber vitni það sem við getum lært af þessu að þetta er einstaklega illa unnin lög sem voru samþykkt eð miklum hraða í lok árs tvö þúsund og tíu og það er fullkomlega galinn málflutningur af háttvirtum þingmanni stjórnarliða að segja heyrðu við gátum gert miklu verr við hefðum getað gert bara miklu miklu verr hvers konar rökstuðningur er þetta eins og kom fram hjá háttvirtum þingmanni helga hjörvar ég treysti háttvirtum þingmanni stjórnarliða til að gera miklu verr í mörgum málum en það eru ekki rök fyrir því að ganga svona fram eitt af stóru áhyggjuefnunum núna er að það hefur komið fram að það voru ekki gerðir neinir fyrirvarar virðulegi forseti í samningum á milli gömlu og nýju bankanna varðandi dómsmál eins og þessi engir fyrirvarar og einhver hefði kallað vanræksla af minna tilefni því svo sannarlega vitum við ekki hvaða afleiðingar þetta mun hafa þegar allt er komið í tengslum við bankana ég vil vekja athygli á því og fá að lesa orðrétt úr tilmælum fjármálaeftirlits og seðlabanka íslands til fjármálafyrirtækja vegna óskuldbindandi gengistryggðra ákvæða þrítugasta júní tvö þúsund og tíu þar segir með leyfi forseta tilmælin byggja á þeirri afstöðu fyrrgreindra eftirlitsstofnana að hvorki séu lagaleg né efnahagsleg rök fyrir því að vaxtakjör sem áður tóku mið af erlendum millibankavöxtum haldist áfram eftir að tenging þess hluta höfuðstólsins sem bar slíka vexti við viðkomandi gjaldmiðil hafi verið rofið með dómi hæstaréttar svo kemur eftirlitsstofnanir telja að slík túlkun á niðurstöðu hæstaréttar væri hún framkvæmd til hins ýtrasta fæli í sér svo stórt högg á eigin fé fjármálafyrirtækjanna að ríkissjóður þyrfti að leggja þeim til umtalsvert nýtt fé það er kostnaður sem aðrir samfélagsþegnar bera á endanum nú hefur verið dæmt að það þarf að fara þessa leið sem eftirlitsstofnanir á þessum tíma sögðu að væri svo þungt högg að það þyrfti að koma inngrip og fjárútlát ríkisins það kemur á óvart hvað ráðuneyti og eftirlitsstofnanir eru illa undir þetta mál búnar og það kom skýrt fram á fundi háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar ég hef sömuleiðis miklar áhyggjur af því fólki sem er búið að missa núna eigur sínar og fyrirtækja sem missa eigur sínar vegna þess að þessi lög voru jafn meingölluð eins og raun ber vitni